Je partage tout à fait ce que vient de dire notre collègue Jørgensen sur l'urgence de la situation, nous le savons tous. Et je pense que quand les générations futures jugeront, avec l'œil de l'historien, ce que notre génération a fait, c'est largement sur la question du changement climatique que nous serons jugés. Nous savons tous combien les choses sont difficiles et, pour avoir suivi trois conférences sur le climat, j'ai pu moi même en juger.

Nous ne pouvons plus nous contenter d'engagements à venir, de financements qui seront novateurs mais ne sont pas précisés, tout simplement parce que nous nous déconsidérons. Car au delà l'enjeu du changement climatique, il y a aussi l'enjeu politique de l'Europe. Je souscris tout à fait, Madame la Commissaire, à ce que vous avez dit il y a un instant sur la nécessité, pour l'Europe, de montrer un visage uni. À l'heure où nous faisons l'objet, sur toute la planète, de tant de critiques, je pense que nous pouvons être non seulement des initiateurs, mais également des démonstrateurs de la manière dont on peut concilier la question économique, le développement économique, l'intérêt de nos entreprises et des nouvelles filières industrielles avec, en même temps, une lutte acharnée

Je crois que nous avons là une vraie responsabilité, car s'il est une région dans le monde qui a la capacité de faire cette démonstration, c'est l'Europe.